Deshalb trete ich auch dafür ein, dass wir unsere Öffentlichkeitsarbeit verstärken, weil es für die internationale Aufmerksamkeit auch wichtig ist, diese Dinge in allen Sprachen zu kommunizieren. Deshalb sind unsere Dolmetscher so wichtig, weil das Europäische Parlament das einzige Parlament dieser Welt ist, das in dieser vielfältigen Sprachenkonstitution die Möglichkeit hat, sich verständlich zu machen. Deshalb ist es im Haushalt extrem wichtig, dass die politischen Parteien, die Abgeordneten, hier noch aktiver werden, um das Friedenswerk Europas zu erklären, dass

Das hat die heutige Debatte gezeigt.